Depuis, il a été condamné pour terrorisme à 13 ans de prison, après un procès jugé contraire aux lois des Maldives, y compris par le commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, et sa détention a été qualifiée d'arbitraire. Il est malade et a besoin de soins nécessitant son transfert à l'étranger.

Le moratoire sur la peine de mort a été supprimé et la responsabilité pénale est effectivement fixée à 10 ans, voire 7. Dans ce climat liberticide et ce contexte de fortes inégalités, les Maldives seraient le pays de la région qui envoie le plus de jeunes en Iraq et en Syrie, par rapport à sa population totale.